22. Taka sytuacja wymaga interwencji ze strony rządów poszczególnych krajów, aby nie dopuścić do klęski społecznej, utraty wydajności gospodarki i straty pokolenia młodych ludzi. Niektóre z państw członkowskich już zaproponowały szereg działań mających na celu zaktywizowanie osób młodych. Ważne jednak jest, aby podejmowane działania były zintegrowane i skierowane nie tylko do tych, którzy w tej chwili kończą lub właśnie skończyli edukację, a nie mają pracy, ale również do osób, które potencjalnie mogą znaleźć się w tej grupie kilka lat po zakończeniu edukacji. Przede wszystkim należy zapewnić efektywną współpracę wszystkich podmiotów mających wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityki rynku pracy w ramach partnerstwa. Ponadto pamiętać trzeba o tym, że poprawa powiązań między systemami kształcenia i potrzebami rynku pracy oraz poprawa dostępu do uczenia się przez całe życie powinny stać się wyznacznikiem podejmowanych działań.